L'accordo di stabilizzazione e associazione è sicuramente un buon primo passo però non vorrei che, essendo un primo passo troppo veloce, diventi un passo più lungo della gamba e quindi rischiamo di interrompere quello che deve essere un naturale processo, che deve portare tutti i Balcani all'interno dell'Unione europea. Sappiamo tutti che ci sono dei problemi legati alla criminalità organizzata e al pericolo del terrorismo quindi è bene che cerchiamo di guardare con uno spirito ancora più costruttivo in futuro alle relazioni con questo paese per portarlo nell'Unione.